Situația ascultărilor și interceptărilor ilegale din Bulgaria este foarte gravă, dar și mai grav este faptul că nu este singurul caz de acest fel din Uniunea Europeană Domnule comisar, ar fi trebuit ca această dezbatere să fie și despre altă țară membră, și anume România. În România anului 2011 s a ajuns ca interceptările discuțiilor private să se facă fără niciun fel de acoperire juridică, cu toate că atât constituția, cât și legile naționale și legislația europeană interzic absolut orice fel de intruziune în viața privată fără un motiv serios și cu autorizare explicită a unui judecător. Se înregistrează abuziv discuții între jurnaliști, între oameni politici, discuții interne din ședințele partidelor de opoziție sau din ședințele nepublice din sălile de judecată, se încalcă sistematic și repetat dreptul fundamental la protecția vieții private.